Is het, mevrouw de hoge vertegenwoordiger, realiseerbaar om een deel van deze Europese blauwhelmen tijdelijk de Syrisch Jordaanse en de Syrisch Libanese grens te laten controleren? En dan nog een korte tweede vraag, mevrouw de hoge vertegenwoordiger oefent de EU naast druk op de Syrische autoriteiten, ook druk uit op de Syrische nationale raad om te komen tot politieke besprekingen? Per slot van rekening heeft de EU de Syrische acceptatie van het vredesplan van Kofi Annan verwelkomd.